Dans les documents que j'ai pu récolter, je vois qu'en Allemagne, alors que normalement il y a des négociations de prix entre les producteurs et les acheteurs de lait, industriels, coopératives, Aldi aujourd'hui groupe de la grande distribution a décidé de manière unilatérale de baisser de 6 centimes, déjà, le prix du litre de lait. Et, en même temps, tous les autres hard discounters viennent de faire la même chose. Comment expliquez vous le fait qu'en Allemagne, ce soit la grande distribution qui puisse arriver à diriger les prix alors que, normalement, il devait y avoir, selon les mécanismes mis en place par l'Union européenne, des discussions entre les industriels et les producteurs.